Ich muss sagen, dass es eine Freude, allerdings auch recht viel Arbeit, war, mit ihnen am Jahresbericht 2016 über Menschenrechte und Demokratie in der Welt zu arbeiten. Trotz Meinungsverschiedenheiten in einer Reihe von Bereichen ist dieser Bericht das Produkt von gemeinsamen Überzeugungen der verschiedenen Fraktionen.

Der Bericht bringt des Weiteren große Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Demokratie, die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit weltweit mehr und mehr zurückgedrängt werden und bedroht sind.

Erster Punkt Insbesondere für religiöse Minderheiten ist das Leben in immer mehr Regionen enorm schwierig geworden.

Sie erfordern nach wie vor deutlich größere Anstrengungen, um die Ursachen zu bekämpfen. Der Bericht findet klare Worte und fordert dazu auf, unter anderem durch eine verstärkte Nachbarschaftspolitik nachhaltige Lösungen zu finden.

Hierbei wird die Freiheit der Meinungsäußerung sowohl online als auch offline zunehmend eingeengt und beschnitten.

Als EVP Koordinatorin auch für die Handelspolitik freut es mich, dass der Bericht weiterhin die Praxis der Menschenrechtsklauseln in internationalen Abkommen bekräftigt und das allgemeine Zollpräferenzsystem als vorbildliches und effektives Werkzeug zur Förderung der wirksamen Umsetzung zentraler internationaler Übereinkommen über Menschenrechte hervorhebt.